Tisztelt Biztos Asszony, szeretném megköszönni, hogy megtartotta a felém tett ígéretét, és egy éven belül beterjesztette ezt a jogszabálycsomagot. A cél egyértelmű a belső piaci akadályok lebontása az akadálymentesítés érdekében.

A közbeszerzési irányelv az európai uniós alapokat érintő rendelet, különösen fontos.

Azt gondolom, hogy hosszú út van még előttünk, míg jogerőre emelkedik, de végre öt év után elkezdhetjük az érdemi munkát. Egy záró megjegyzésem lenne szeretném megélni azt a pillanatot, hogy nem a fogyatékosságom, hanem a társadalom által elém gördített akadályok végleg, egyszer és mindenkorra lebontódnak.